Comme en témoigne ce texte, qui n'apporte qu'une solution minimaliste pour se protéger de la concurrence déloyale, la seule nouveauté, c'est la possibilité d'appliquer des droits de douane pour compenser le préjudice subi, et encore, seulement sur les matières premières, et seulement si la distorsion entraîne un écart de coût de production de plus de

Comment pouvez vous d'ailleurs affirmer vouloir lutter contre le dumping social si, dans le même temps, vous ouvrez grandes les portes de l'Europe aux importations massives par le biais du CETA ou encore de l'accord de libre échange avec le Mercosur? Pour lutter contre la concurrence déloyale, vous devez stopper immédiatement les négociations avec le Mercosur et vous devez surtout redonner aux nations la liberté de fixer souverainement leurs droits de douane ainsi que leurs quotas d'importations.